Monsieur le Président, dans nos démocraties, il y a les parlements qui sont la voix des citoyens et puis, il y a les partis politiques et leurs fondations, qui sont les têtes pensantes, les propulseurs d'idées et les animateurs du débat.

Ici, dans notre Parlement, nous déplorons constamment le désintérêt des citoyens pour l'Union. Nous pleurons les taux d'abstention aux élections européennes et les votes sanctions lors des référendums. Si l'on veut une vraie démocratie européenne, il nous faut nous pencher sérieusement sur la place que nous voulons accorder aux partis politiques européens dans l'espace public que nous essayons de construire. Nous avons déjà fait beaucoup avec le traité de Lisbonne et l'initiative citoyenne européenne. Il nous faut maintenant donner aux partis politiques européens les moyens de leurs ambitions. Mais attention, je ne pense pas que ces moyens doivent permettre aux grands partis de devenir des Hégémons inébranlables. Il faut que les petites structures aient, elles aussi, accès au débat. C'est important pour combattre l'image négative des partis et convaincre les citoyens que les partis politiques ne sont pas les mal aimés de la démocratie. Je crois que le renforcement de l'espace public européen que nous essayons de construire passe par une définition claire des conditions de financement et par la transparence dans la gestion des moyens de financement. La démarche doit être inclusive, de sorte que l'on ne privilégie pas les grands partis au détriment des petits, et inversement. Un autre point que j'aimerais aborder relève de la continuité que l'on assurera entre les niveaux européen, national et régional. Le statut européen que nous allons mettre en place doit permettre la concordance avec les législations nationales en la matière, de sorte que, justement, tous les niveaux soient imbriqués les uns dans les autres.

Les valeurs démocratiques qui sont les nôtres, nous devrions pouvoir les partager avec nos partenaires dans le reste du monde, parce que le monde globalisé dans lequel nous vivons aujourd'hui appelle à ce que les décideurs politiques proposent ensemble des solutions aux problèmes.